Însă reducerea dezechilibrelor este esențială nu doar pentru Uniunea Europeană, ci pentru fiecare cetățean și pentru fiecare regiune în parte și ea necesită resurse umane, dar și resurse financiare adecvate. Actuala politică de coeziune necesită ameliorări, dar nu modificări dramatice și, mai ales, trebuie să respingem, să refuzăm renaționalizarea sa și subfinanțarea sa. În acest moment, când statele membre bogate sau mai puțin bogate sunt afectate de efectele crizei economice, reducerea bugetului acordat politicii de coeziune ar însemna punerea în pericol a tuturor reușitelor din ultimii ani și reducerea disparităților cu care am încercat să luptăm până acum Acesta este motivul pentru care sunt de acord cu poziția președintelui José Manuel Durão Barroso că bugetul acordat politicii de coeziune în viitor trebuie să fie cel puțin egal cu cel actual.